Ebben a hangzavarban meglehetősen nehéz indokolni a szavazatomat, de mégis megteszem. A jelentést szavazatommal támogattam, ugyanakkor aláhúzom, hogy a fiatal generációk jövője, európai munkaerőpiaci esélye azt követelné, hogy az Európai Unió a tagállamok felé irányuló általános felhívásokon túl, egységes követelmények és jogszabályok alapján, közösen elfogadott és finanszírozott formában támogathassa az oktatás digitalizációját. Számos olyan példát ismerünk, amelyek az oktatás területén is hatékonyan szolgálhatnák a jelentésben vázolt célokat. Saját parlamenti munkám tapasztalata alapján megemlíteném az európai okos falvak immár az EU intézmények teljes támogatását élvező tervét, amelynek központi eleme a vidéki lakosság esélyegyenlőségének a digitalizáció eszközeivel való közösségi elősegítése.